Preto angažovanosť európskej politiky v Latinskej Amerike musí naďalej zohľadňovať špecifické podmienky rozvojovej ekonomiky. Dnes v popoludňajších hodinách sme hovorili o tom, že nový návrh Komisie meniaci štruktúru a kritériá poskytovania všeobecných colných preferencií môže negatívne postihnúť tento región a odporučili sme Komisii vhodne modifikovať predložený návrh. Som presvedčený, že vhodnou politikou citlivej partnerskej komunikácie kombinovanou s colnými úľavami či materiálnou pomocou viazanou na podporu občianskeho správania spoločnosti by sme mohli aj naďalej pozitívne ovplyvňovať ďalší vývoj Latinskej Ameriky.